Spoštovani predsednik Državnega zbora, hvala za dano besedo, spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje glavni cilj je, da se s predlogom zakona odpravlja sklicevanje na Zakon o trgu finančnih inštrumentov, ki bo s sprejetjem Zakona o trgu finančnih inštrumentov ena prenehal veljati, s čimer se sledi ciljem zagotavljanja pravne varnosti ter zagotavljanje jasnosti, preglednosti, kakovosti in pa določnosti predpisov. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlogu zakona ne bomo nasprotovali.